Hvala za besedo. Moram prav malo zadihati, ker postaja tale razprava, zelo čustvena. Zakaj? Stalno poslušamo podobno argumentacijo in ropotanje danes tudi agresiven ton, zaničevanje argumentov. Jaz mislim, da niste fer, ker v opoziciji izhajate iz čustvene pozicije. Jaz ne iščem razlogov oziroma ne iščem izgovorov, ampak razloge. Tukaj je velika pomenska razlika - razlog pa izgovor je zelo velika razlika med tema dvema besedama, in če govorimo o diskriminaciji in dostojanstvu, ni sramota biti reven, sramota je pa za državo, če ima revne ljudi, to je pa res in to je sistemska težava. In danes smo priča, tako kot že nekaj dosedanjih sej, celi poplavi všečnih predlogov, s katerimi izvajate dejansko pritisk na del parlamenta. po moje ni pošteno, da izkoriščate stisko ljudi in nam trkate na vest, na trenutke to celo žaljivo. Zakaj bi nam morali kaj narisati? A mislite, da ne razumemo ali pa, da bi bili vi kaj slabši, ker ste doma s podeželja? Daleč od tega. Ja, nujna je kolektivna odgovornost in predvsem solidarnost, če pa govorimo o populizmu, pa poglejmo celo serijo zakonov, ki sledijo samo danes - gospodinjski dodatek, ki ga ravnokar obravnavamo, starševsko varstvo, Zakon o vrtcih, Zakon o vinu, Zakon o gasilstvu, Zakon o dohodnini, po moje je to popolnoma prozorno in se vidijo nameni in razlogi. In ne mi prosim očitati nesocialnosti, ali pa da ne najdemo rešitev. Po novem letu bodo po šestih letih odpravljeni vsi proračunski oziroma vsi varčevalni ukrepi za področje družinske, socialne politike iz ZUJF-a. Tako bomo imeli spet polno očetovsko in starševsko nadomestilo, dodatek za velike družine, otroške dodatke, štipendije, usklajevale se bodo pokojnine, letni dodatki, poleg tega pa še minimalna plača in socialna pomoč. In to je tisti celostni pregled in in celostni ukrep, ki ga zagovarjamo na tej strani. Noben ne govori, da vašega zakona ne bomo implementirali, mogoče v naslednjem letu, v tem trenutku pač to ni mogoče in tega se zavedate tudi vi, upam, da se zavedate, ker bi imel prevelike in nepredvidljive posledice. Pred tridesetimi leti je politika v tej stavbi, sicer je bila dvorana še malo drugačna, začela obljubljati drugo Švico. Kje smo danes, vidimo sami. In kdo je za to kriv? Ta ustanova, cel sistem, tudi jaz sem kriv, zmeraj bolj, z vsakim dnem, ko sem tule noter, sem bolj kriv in bolj odgovoren. Zato ne biti prosim banalni in trivialni, ni fer do nas tukaj. Zato, ker bomo rekli "ne", zdaj mi ne spoštujemo ubogih žensk s podeželja. Ne, jaz zelo sočustvujem z njimi, mogoče bom celo kakšni pomagal, če ji bom le lahko, ampak dajati takšno težo in takšno odgovornost pa ni pošteno, bodimo realni. Gre za vzdržnost in za vzdržanost. Revščina je splošen problem, kot smo zadnjič slišali, je tudi protiustavna revščina, pa ni noben tega še tukaj sprožil, in je sistemski problem, torej ga tudi treba sistemsko rešiti. In ne le za revne starejše, tudi za revne zaposlene, za revne brezposelne, za otroke, za vse tiste osebe, ki jih s svojimi dejanji, s svojim gledanjem in s svojim komentiranjem potiskamo na rob družbe in potem moram jaz izpasti kot politik negativec, tega ne sprejmem. Z vsem spoštovanjem do vsakega posameznika v tej državi, do vas, ampak predvsem do sebe. Hvala lepa.